Hvala lepa, spoštovana podpredsednica državnega zbora. Ko poslušam danes tele ta vaša stališča, dragi poslanski kolegi iz različnih poslanskih skupin, enostavno se lahko samo vprašam, če res nihče od vas ni zrastel na kmetiji. Enostavno - vse vaše argumentacije, ki so sledile, govorijo o nepoznavanju dela in življenja na kmetiji. Govorim o kmetijah. Ne govorim o kmetijskih podjetjih. Ki imajo drugačne zakone. Ki se drugače davki obdavčujejo. Kjer se drugače poračunavajo davki na dodano vrednost. Jaz govorim o kmetijah, o družinskih kmetijah. Kjer ni podjetja, kjer je zgolj samo delo, zato da se lahko preživi. In seveda, da se lahko ohranja tisto, kar so mogoče predniki, naredili. Oziroma ustvarili. Dvig katastrskega dohodka na stopnjo, ki jo bomo leta dva tisoč dvajset, dokončno stopnjo, pomeni dvig za dvesto šestdeset odstotkov. Na raven preteklih let. Stopnja je bila res narejena, da se vsako leto postopno dviguje, in ko bomo leta dva tisoč dvajset, se pravi, čez dobro leto in pol, imeli tam stopnjo na višini dvesto šestdeset odstotkov - dvig. Kdo lahko preživi s takim dvigom? Oziroma lahko ohranja še naprej neko normalno, obdelano krajino, in seveda tudi, ohranja svojo družino v kondiciji. Vse skupaj, kar se je zadnje čase dogajalo na področju kmetijstva, je že povedal samo predlagatelj kolega Tomaž Lisec. Ampak, veste, nekaj se je pa spremenilo v tem času, ko se je vse to začelo dogajati. Ne smemo pozabiti - dvig katastrskega dohodka. Seveda naše gozdove je leta dva tisoč štirinajst močno prizadel žled. Kasneje vsako leto še bolj lubadar, mi pa še vedno govorimo o dvigu katastrskega dohodka - na kaj? In še več, spremenil se je tudi izračun na rastiščni koeficient, prej je bilo glede na kvaliteto, zemljišča. Kaj pa raste zdaj tam na tistem, da je bo rastiščni koeficient tako velik in tako visok, da bojo lahko, davki bili dvestošestdesetodstotno višji. A se kdo, to vpraša? A se to kaj usklajuje? To mi boste mogoče ugotovili in še nekaj, no, - poznam kolegica, tudi tule na moji levi, ki so iz, Ministrstva za finance že vrsto let in verjamem, da v nulo poznajo stanje slovenskih kmetij, pa vendarle, a se zavedamo, kako slaba pogajanja so se peljala za prihodnjo skupno kmetijsko politiko po letu dva tisoč dvajset? A se mi zavedamo, da minister za kmetijstvo, gospod Židan, ki ga danes ni tukaj in vsa njegova ekipa, pa tudi predsednik vlade Miro Cerar, kako so se slabo peljala pogajanja glede skupne kmetijske politike, da jih bomo dobili za tri cele devet neposrednih manj plačil, kar je bilo in in seveda za petnajst odstotkov se bojo zmanjšala sredstva za razvoj podeželja, to, kar bomo mi, kar smo si izpogajali od Evropske unije. A bomo mi prilagodili davke na ali pa katastrski dohodek tudi na te kazalnike, katere posledica so, bom rekla, slabo izpogajano napram Evropski uniji za slovenskega kmeta? Ali se vračamo nazaj v obdobje, ko dejansko je bil kmet nekje na obrobju? Jaz sem iz kmečke družine, brez otroških dodatkov, brez pokojnine po mojem pokojnem očetu, da smo resnično živeli od tistega, kar smo lahko pridelali in od oddanega mleka. In dobim eno leto ali pa dve nazaj pismo domov na domači naslov in me sprašuje, neki gospod mi je pisal, zakaj zagovarjam slovenskega kmeta, ker more on vsak jajček in vsak liter mleka plačati - a naj slovenski kmet dela zastonj, za vse? A ni vredno njegovo delo, da se mu na neki način tudi to lahko prizna? Da slovenski kmet nič ne da zastonj, a kaj zastonj dobi? Kdaj se bo ta odnos do kmeta spremenil? Z dvigom katastrskega dohodka bo tako, kot sem bila jaz majhna, leta tisoč devetsto oseminosemdeset, bojo te kmetje ponovno bili otroci brez otroških dodatkov, otroci, starši bojo plačevali višje vrtce, če jih bodo sploh dajali v vrtce, štipendij ne bo, se pravi, da bomo spet ponovno delil, čigav si - a si od kmeta ali si od kakšnega drugega, bom ali si od delavca zaposlenega? Za nas, kmečke otroke je bilo zmeraj slabše, tudi dedka mraza nismo poznali. Zakaj z nekimi davščinami posegati na področje, davkov pri vsej drugače spremenjeni sliki, ki jo bomo imeli po letu dva tisoč dvajset? Stanovske organizacije, tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja, da tako znižanje evropskih sredstev, tako slabo izpogajano in dvig katastrskega dohodka, ni dobro za bodočnost slovenskega kmeta.